Tannock parlait, par exemple, de M. Julian Assange, publiciste dissident, fondateur du site WikiLeaks, dont je ne partage pas pour autant les actions. Il est retenu depuis des semaines en Grande Bretagne sous l'effet d'une demande d'extradition de la Suède, parfaitement odieuse et ridicule, dont on voit bien qu'elle pourrait être une étape de sa livraison aux États Unis.

Assange est accusé de viol par deux jeunes femmes, dont l'une se plaint en fait d'une rupture de préservatif au cours de rapports sexuels consentis, l'autre d'avoir été surprise dans son sommeil après un premier rapport également consenti. De qui se moque t on? Il est évident que si ces deux jeunes femmes ne voulaient pas être violées, entre guillemets, par M.